Odvedla velmi dobrou práci a správně pojmenovala celou řadu důležitých témat. Shodujeme se na tom, že vítáme migranty, kteří přichází, aby se aktivně podíleli na tvorbě hodnot, aby pracovali. Příležitost uplatnit se musí být tím, co migranty do členských zemí Evropské unie láká, ne štědré sociální výhody. Podporujeme všechna opatření, která podpoří zapojení migrantů do aktivního života společnosti v té zemi, kterou si pro svůj další život zvolili. Nemohu však souhlasit se sjednocováním pravidel pro migraci. Integrace a také vízová politika musí být odvozena od specifických potřeb stále ještě velmi rozdílných pracovních trhů v jednotlivých členských státech a musí být také na této úrovni řízena a regulována. Já nemohu bohužel souhlasit s návrhy, které zpráva obsahuje, jako jsou např. obecné udělení přístupu na pracovní trh žadatelům o azyl, výzva k legalizaci ilegální imigrace či rozšíření volebního práva imigrantům bez toho, že by byla specifikována délka jejich pobytu v té které zemi.

Podporujeme jazykovou integraci a náklady na ni musí nést jak země, do které migrant přichází, tak sám přistěhovalec. Evropská unie by také neměla mít exkluzivní pravomoc v oblasti vnější koordinace sociálních systémů ve vztahu ke třetím zemím. Závěrem mi dovolte poznamenat, že bychom se také měli zamyslet nad tím, proč už členské země Evropské unie nejsou pro migranty tak atraktivní, jako tomu bylo dřív.